ég skal reyna að svara þeim á svipaðan hátt og háttvirtur þingmaður svarar jafnan það liggur ljóst fyrir hver afstaða mín er gagnvart þingræðinu og gagnvart lýðræðislegum vinnubrögðum

vilja standa vörð um þingræðið og efla þingið en á sama tíma hafa kannski verið gagnrýnir á framkvæmdarvaldið það er í raun og veru þverpólitísk skoðun fjölmargra það eru einstaka aðilar hér og

það þýðir það að þegar við viljum efla þingið erum við á beinan hátt að draga úr vægi framkvæmdarvaldsins það þýðir það að þingnefndir munu fá aukið vægi og ábyrgð þingmanna í hvorutveggja hér í umræðu og ákvörðunartöku verður mun meiri í þessu máli sem um er rætt held ég að vinnulagið sé ekkert ólíkt því sem hefur verið hér á íslandi í áratug ég held að þingmenn verði að gera sér grein fyrir því og sem betur fer held ég að þeir þingmenn sem hér eru inni í salnum geri sér fulla grein fyrir því að tími valdastjórnmálanna er á nokkru undanhaldi hér á landi sem betur fer og tími lýðræðisstjórnmálanna er að hefja sig til vegs og virðingar þeir þingmenn sem ekki gera sér grein fyrir því

í umræðu um evrópumál við höfum farið yfir þau alla vega í mínum flokki fyrir áratug síðan og erum með skýrar skoðanir á því hvernig þjóðin eigi að fá tækifæri til þess að vinna þau með þinginu og þar af leiðandi